hæstvirtur forseti við ræðum munnlega skýrslu hæstvirts forsætisráðherra um stöðuna í efnahags og atvinnumálum ég vil taka það fram í upphafi frú forseti að ég hef þá trú að ríkisstjórnin og stjórnarflokkarnir telji að allt það sem þeir eru að gera séu til hagsbóta fyrir land og lýð ég er hins vegar ósammála þeirra nálgun á viðfangsefnið efnahagslíf og atvinnumál þess vegna er ég ekki sammála þeim niðurstöðum sem bæði hæstvirtan forsætisráðherra og hæstvirtur fjármálaráðherra hafa komist að í þessari umræðu ég tel að skattastefna ríkisstjórnarinnar sé röng og ég tel að með þeirri skattastefnu sé verið að draga máttinn úr atvinnulífinu og fjárfestingum í þessu landi og ég held að fjölskyldur í þessu landi séu ekki á sama máli og hæstvirtur forsætisráðherra og hæstvirtur fjármálaráðherra um að hér gangi allt hinn góða veg mér finnst stundum eins og ríkisstjórnin sé ekki í takt við það sem er að gerast í samfélaginu áhrifamenn í atvinnulífinu segja að hér ríki kyrrstaða á flestum sviðum það má þó taka fram eins og hæstvirtur iðnaðarráðherra gerði að hér hefur ferðamennskan í landinu blómstrað á þessu ári og það er vel og vonandi verður svo áfram en við höfum engan veginn á þessum tíma tapað tuttugu þúsund störfum fólk hefur flúið landi og atvinnuleysið er gífurlegt af hverju er það svo er það vegna ríkisstjórnarinnar ég tel að svo sé vegna þess að ákvörðunarfælni þessarar ríkisstjórnar og ósætti innan hennar gerir það einfaldlega að verkum að verkefni fara ekki af stað skattastefnan er atvinnulífinu í óhag hún ætti að vera það umhverfi sem laðar hér að fyrirtæki til fjárfestinga en hún gerir það ekki hvernig finna fjölskyldur í landinu fyrir því ástandi sem er núna eftir því sem við sjáum í náinni framtíð hvernig finna fjölskyldurnar fyrir því núna þær finna fyrir því vegna þess að kaupmáttur ráðstöfunartekna hefur fallið um tugi prósenta og núna með nýgerða kjarasamninga er enn þá einu sinni talað um gömlu lummu að þeir séu verðbólguhvetjandi hæstvirtur forseti sú verðbólga sem nú er er ekki til vegna athafna og þenslu hún er hér vegna skorts á fjárfestingum og hagvexti og það er ekki kjarasamningum að kenna fólkið í landinu hafði væntin að að með réttum ákvörðunum um framkvæmdir mætti koma hagvexti af stað en fólkið í landinu verður vart við að ríkisstjórnin þvælist fyrir verkefnum og komi aðilar sem vilji fjárfesta þá eru þeir tortryggðir sem einstaklingar sem og þeirra fjármagn þar að auki frú forseti hefur hringlið í skattastefnu ríkisstjórnarinnar og hótanir þar að lútandi fælingaráhrif á þá sem þó eru að velta fyrir sér fjárfestingum hvort heldur það eru íslendingar eða erlendir fjárfestar fólkið í landinu finnur fyrir því að vextir fara hækkandi og fólkið í landinu finnur fyrir gjaldeyrishöftum fólkið í landinu finnur fyrir skuldsetningunni vegna þess forsendubrests sem varð í hagkerfinu við hrunið og fjölskyldum í landinu finnst allt of hægt ganga að rétta við skuldastöðu fólks og fyrirtækja hæstvirtur forseti fólkið er ósátt við forgangsröðun ríkisstjórnarinnar í þessum málum en það hefur ýmislegt áunnist

hæstvirtur forseti það sem að framan er nefnt kemur við flestar fjölskyldur í landinu og vitið þið hvað þá skiptir ekki máli hvaða flokk fjölskyldur í landinu hafa kosið nú síðar eða munu kjósa en við stöndum á tímamótum það eru tvö ár liðin af þessu kjörtímabili það eru tvö ár eftir við íslendingar stöndum á tímamótum þess eðlis að vilja og vita hvers konar þjóðfélagsgerð við viljum hafa á íslandi til framtíðar fremsta krafa fjölskyldna í þessu landi er að geta aukið hag sinn eflt velferð og menntun skapað börnum sínum þau bestu skilyrði til hugar og handa að sambærilegt sé við það besta sem gerist við öðrum samfélögum þeirri leið frú forseti má mæta með því að fara leið uppbyggingar og hagvaxtar leið sem leggur grunn að góðum kjörum fólks og fyrirtækja og getur jafnframt staðið undir öflugu velferðar mennta og menningarsamfélagi það er ekki leið núverandi ríkisstjórnar